Všetci tu hovoríme o vytvorení spoločného mechanizmu finančnej stability garantovaného všetkými krajinami eurozóny a očakávame solidaritu tých, ktorí ešte dokážu udržať svoje dlhy pod kontrolou, s tými, ktorí to už nedokážu. Po skúsenostiach s doterajšími riešeniami pomoci Grécku a jednorazového ochranného valu vytvoreného naposledy sa zamýšľam nad tým, čo ak si finanční mágovia z trhov zoberú do rúk kalkulačky a začnú si vyhodnocovať bonitu predstaveného riešenia a zistia, že ani toto riešenie nie je dostatočne dôveryhodné na to, aby boli ochotní niesť riziko vkladania svojich peňazí do